borist hefur bréf frá innanríkisráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali níutíu og fjögur um aukatekjur presta þjóðkirkjunnar frá